O ochraně dětí, které jsou vystaveny neustálému tlaku spotřeby sexuálního života, projevů sexuality v kinech, v televizi, na internetu. Tady zaznělo, že děti se nedovídají dostatečně o svém těle. Ale vždyť to není pravda. Ve všech členských státech v biologii se učí dostatečně o tom, jaké mají tělo, k čemu jsou jednotlivé součásti. Ve všech členských státech už dneska mají osobnostní a sociální výchovu, etickou výchovu, rodinnou výchovu. Čeho já se obávám, je to, že je tady tlak na to, aby se sexuální výchova odpoutala od rodinné výchovy a od vztahu. Sex jako zboží. Jsem zásadně proti tomuto pojetí výchovy sexuální, tak zvané sexuální výchovy. Myslím si, že rozumím tomu, že někteří se obávají, aby se děti o této věci nedozvěděly jinak než právě z pornografie a z jiných materiálů. Ale to je věcí členských států, aby ochránily své děti, a my se starejme o jejich ochranu, nechme dětem jejich dětství.